Monsieur

N'oublions pas que cette crise est directement issue de la signature ou non des accords que nous discutons aujourd'hui, puisqu'elle a commencé avec la volte face du Président Ianoukovitch, renversé ensuite par un coup d'état. Pourquoi alors jeter de l'huile sur le feu en signant cet accord au lieu, au contraire, de tenter d'apaiser les choses entre les deux camps. L'association entre l'Union et l'Ukraine a pour objectif, notamment, de promouvoir, préserver et consolider la paix et la stabilité. Pour l'instant, vous aboutissez exactement au résultat inverse. Par ailleurs, comment voulez vous appliquer un accord de libre échange avec un pays dans lequel sévit une guerre civile sur environ un tiers de son territoire? Enfin, il est assez inquiétant, dommageable et alarmant qu'aucune étude d'impact n'ait été réalisée puisque cet accord comporte de nombreux risques, tant pour les salariés européens, et donc les salariés français, que bien sûr pour les salariés ukrainiens.